landgræðslu flutningsmenn auk mín eru haraldur benediktsson vilhjálmur árnason vilhjálmur bjarnason og ásmundur friðriksson háttvirtir þingmenn þingsályktunartillagan hljóðar svo alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að efla skógrækt á íslandi sem arðsaman atvinnuveg með því að a stórefla hagnýtar rannsóknir og þróunarstarf í skógrækt með áherslu á framleiðslu viðarafurða framleiðni og arðsama skógrækt b færa skógrækt ríkisins landgræðslu ríkisins og landshlutaverkefni í skógrækt í eina stjórnsýslueiningu c semja frumvarp að nýjum samræmdum lögum um skógrækt og landgræðslu d móta starfsumhverfi með rammaáætlun til þriggja ára til eflingar skógrækt með þátttöku bænda annarra landeigenda og sérstakra skógræktarsjóða þessi tillaga virðulegi forseti er í fullu samræmi við það sem kemur fram í stjórnarsáttmálanum sérstaklega um skógrækt en þar segir meðal annars með leyfi forseta mikilvægt er að beita hvetjandi aðgerðum í efnahagslífinu til að ýta undir græna starfsemi nýta ber vistvæna orkugjafa enn frekar við samgöngur hvatt verði til þess að dregið verði úr notkun jarðefnaeldsneytis brýnt er að dregið verði úr nettólosun gróðurhúsalofttegunda bæði með því að draga úr beinni losun af mannavöldum og með því að stórauka landgræðslu skógrækt og aðra eflingu gróðurlenda í greinargerð með þessari þingsályktunartillögu segir líkt og orkan fiskurinn í sjónum og fegurð náttúrunnar eru vel þekktar auðlindir þá hefur jarðvegur gróður og skógur ekki síður skapað þjóðinni lífsgæði og efnahagslegt sjálfstæði í því skyni að þessar mikilvægu auðlindir verði áfram tryggðar og jafnframt efldar er nauðsynlegt að efla og styrkja stjórnkerfi leita nýrra leiða við fjármögnun verkefna virkja efnahagslega hvata og horfa til þess að efla búsetu og byggð mikil og vaxandi spurn er eftir viðarafurðum á íslandi til að innlend framleiðsla geti meðal annars mætt þeirri eftirspurn þarf að fara nýjar leiðir í skógrækt sem skila afurðum fyrr og með arðsemi sem er ásættanleg á almennum markaði á sama tíma þarf að efla hnitmiðuð rannsókna og þróunarverkefni sem styrkja bakland slíkra verkefna nauðsynlegt er að kanna og laða að fjárfestingar meðal annars sjóða einstaklinga og félaga fyrir eigin reikning í arðsamri skógrækt á íslandi en slík fjárfesting er vel þekkt erlendis þrennt hefur öðru fremur hindrað fjárfestingu einkaaðila í nytjaskógrækt hér á landi a langur biðtími frá fjárfestingu til tekjugæfrar nýtingar b óvissa um markað fyrir afurðir og c vantrú á að skógrækt í norðlægu skóglausu landi geti skilað arði til að hætta fé sínu í nýrri fjárfestingarleið með langan biðtíma fram að fyrstu tekjum þarf að skapa að minnsta kosti tímabundið skammtímahvata fyrir fjárfesta skattaívilnun þar sem fjárfesting í viðurkenndum skógræktarsjóði væri til dæmis frádráttarbær frá skattstofni er líkleg til að mynda þann skammtímaávinning síðar þegar meiri reynsla hefur skapast á markaði mætti afnema þennan sérstaka fjárfestingarhvata langtímaleiga á landi til skógræktar getur styrkt byggð í dreifbýli og dregið er fram líða stundir úr þörf fyrir framleiðslustyrkjum í landbúnaði þar með talin í skógrækt slíkt eflir skilyrði til atvinnuuppbyggingar í dreifbýli þar sem atvinna við ræktun umhirðu og nýtingu skóga verður fyrst og fremst til í dreifbýli önnur leið sem hentar betur fjárfestingu lífeyrissjóða er að ríkið bjóði gróðursetningarstyrk sem væri föst krónutala

og leggi um leið grunn að nýrri sókn í skógrækt og landgræðslu upphaflega var málaflokkurinn hér á landi undir sömu stjórn eða frá árinu nítján hundruð og sjö málaflokkar skógræktar og landgræðslu eru náskyldir og víða erlendis og í nágrannalöndum undir sömu stjórnsýslustofnun sameining stofnana og verkefna hefur mikla hagræðingu í för með sér og má meðal annars benda á sameiningu starfsstöðva og rekstrarhagræðingu í yfirstjórn auk þess er margt sem gæti um leið leitt til betri skilvirkni meðal annars þegar horft er til gagnaöflunar rannsókna samnýtingar tækjakosts búnaðar og fleiri landgæðum hefur hrakað mikið hér á landi frá landnámi vegna meðal annars vegar tíðarfars náttúruhamfara svo sem eldgosa og ósjálfbærrar landnýtingar eyðing skóga á íslandi er einhver sú mesta sem þekkist í nokkru landi en talið er að um níutíu og sjö prósent upprunalegu skóganna hafi eyðst frá landnámi nær samfelld gróðurþekja sem huldi landið hefur rýrnað til mikilla muna með neikvæðum afleiðingum fyrir náttúru landsins og lífsskilyrði þjóðarinnar gróður og jarðvegseyðing hefur rýrt frjósemi lands og haft slæm áhrif á vatnsmiðlun á árinu nítján hundruð níutíu og sjö lauk heildarúttekt á jarðvegsrofi á íslandi sem unnin var af rannsóknastofnun landbúnaðarins og landgræðslu ríkisins niðurstöður hennar sýndu umtalsvert eða alvarlegt jarðvegsástand á fimmtíu og tvö prósent landsins þegar hæstu fjöll jöklar ár og vötn eru undanskilin niðurstöðurnar undirstrika að enn er mikið verk fyrir höndum við stöðvun jarðvegseyðingar og að ástandið er ekki eðlilegt né í samræmi við umhverfisskilyrði krefjandi verkefni kalla á styrka stjórnsýslu sem skilar öflugu starfi með því að sameina krafta þessara stofnana verður hægt að takast á við þau miklu verkefni sem blasa við unnið hefur verið að því undanfarin ár að endurskoða lög um landgræðslu og skógrækt nauðsynlegt er að nýta þá vinnu eins og hægt er auk þess sem gætt verði samræmis við aðra landnýtingu landbúnað náttúruvernd og ferðaþjónustu auk annarra laga og reglugerða þrátt fyrir að lagt sé til í þingsályktunartillögunni að stjórnskipulagi sé breytt er áhersla lögð á að verkefni landshlutaverkefnanna skógrækt verði efld talið er að skógrækt á vegum landshlutaverkefnanna skapi atvinnutækifæri í dreifbýli og byggi upp skógarauðlind sem treysti í senn byggð og fjölbreytni atvinnulífs með tilkomu landshlutaverkefna í skógrækt hefur skógrækt á lögbýlum aukist undanfarin ár landshlutaverkefnin eru fimm talsins eins og áður var drepið á og starfa sjálfstætt skógræktarverkefnin eru hvert og eitt með eigin stjórn sem ræður framkvæmdastjóra sem annast daglegan rekstur

fjárveitingar til skógræktar hafa verið skornar niður á undanförnum árum um liðlega fjörutíu prósent að raunvirði og á það jafnt við um landshlutaverkefni í skógrækt skógrækt ríkisins og aðra skógræktaraðila í fyrstu grein laga um landshlutaverkefni segir í því skyni að skapa skógarauðlind á íslandi rækta fjölnytjaskóga og skjólbelti treysta byggð og efla atvinnulíf skal eftir því sem nánar er ákveðið í fjárlögum hverju sinni veita fé til verkefna í skógrækt sem bundin eru við sérstaka landshluta í hverju landshlutaverkefni skal stefnt að ræktun skóga á að minnsta kosti fimm prósent af flatarmáli láglendis neðan fjögur hundruð metrum yfir sjávarmáli fimm prósent af landi neðan fjögur hundruð metra hæðar yfir sjó eru samtals tvö hundruð og fjórtán þúsund hektarar árið tvö þúsund og tíu voru fimm hundruð sjötíu og sex skógarbændur með samning við landshlutaverkefni í skógrækt um fjörutíu og átta þúsund hektara lands þá var búið að gróðursetja í átján þúsund og fjögur hundruð hektara af þessu landi byggðamarkmið verkefnanna hafa náðst og nánast öll framleiðsla og vinna við skógræktina er í hinum dreifðu byggðum atvinnusköpun í landshlutaverkefnum í skógrækt fyrir árin tvö þúsund og eitt til tvö þúsund og tíu hafa verið metin á þessu tímabili og voru að meðaltali áttatíu og eitt launað ársverk auk um fimmtíu óbeinna ársverka í nærsamfélaginu með meiri fjárveitingum mun ganga hraðar að fylla í ógróðursett skógræktarsvæði og um leið að tryggja meiri viðarafurðir um og upp úr miðri huldi þá er nauðsynlegt að samfara auknum fjármunum sem hið opinbera leggur til eflingar skógræktar verði gerðar enn ríkari kröfur um faglega uppbyggingu í greininni skal þar meðal annars fara fram sérstakt landsvæðamat á landi til skógræktar þar sem arðsemismat verður lagt til grundvallar staðarvali og fjárveitingum til þessa hefur skógrækt nánast alfarið verið fjármögnuð með framlögum ríkis og fáeinna sveitarfélaga til að mæta innlendri spurn eftir iðnviði þarf nýja fjármögnun sem ekki hvílir á skatttekjum og ræktunaraðferðir sem skila viðarafurðum fyrr og í meira mæli en hefðbundin nytjaskógrækt þrátt fyrir hátt markaðsverð á landi kynnu landeigendur að vilja leigja land sitt að hluta eða allt til skógræktarsjóðs sem greiddi fasta árlega leigu þessir leigusamningar yrðu að vera til langs tíma til dæmis til fimmtíu ára eða lengur hraða þarf endurreisn skógarauðlindar á íslandi í þágu lands og þjóðar samkvæmt skógræktarstefnu sem gefin var út og kynnt í febrúarmánuði tvö þúsund og þrettán er markmiðið að tífalda þekju skóga fyrir aldamótin tvö þúsund og eitt hundrað þannig að skógar íslands vaxi úr að vera um eitt komma tvö prósent í að minnsta kosti tólf prósent af flatarmáli íslands í stefnunni er áhersla lögð á að auka skógrækt þar sem viðarnytjar eru meðal markmiða og að tryggja að umfang framleiðsla og gæði skógarauðlindarinnar geti staðið undir arðbærum nytjum ná skuli sem mestum ávinningi af stækkandi skógarauðlind íslands á sjálfbæran hátt ýta undir þróun úrvinnsluiðnaðar og samþætta skógrækt öðrum landnýtingarkostum og atvinnugreinum í skógræktarstefnunni er einnig fjallað um nauðsyn þess að efla rannsóknir og þróunarstarf í skógrækt í sömu stefnu er einnig fjallað um landsáætlun í skógrækt þar sem fjallað verði um a rannsóknir á öllum sviðum skógræktar b menntun á sviði skógfræði c ráðgjöf til skógræktenda og aðra miðlun þekkingar d hvata til aukinnar skógræktar þar með talin fjárhagslega félagslega og umhverfislega e þjónustu opinberra aðila við skógræktendur f nauðsynlegar lagabreytingar g mælanleg markmið vísa vöktun og mat á árangri með vísan til þeirra þátta sem vísað er til í tillögunni og greinargerð er ljóst að tækifæri til fjölþættrar atvinnuuppbyggingar í skógrækt og landgræðslu eru mikil mikil þekking

í öflugri landnýtingar og landbótastofnun sem hér er lagt til að taki við hlutverki framangreindra stofnana það er því afar mikilvægt að stjórnvöld leggi sitt af mörkum svo hraða megi uppbyggingu í greininni og leggja þannig grunn að atvinnuvegi sem í náinni framtíð kann að verða ein af kjarnastoðum íslensks atvinnulífs virðulegi forseti ég tel að það séu mörg tækifæri og mikil sem liggja í því að stíga þessi skref sem hér er lagt til í þessari þingsályktunartillögu ég held að þetta geti orðið til eflingar atvinnulífi eflingar og styrkingar í hinum dreifðu byggðum landsins þetta getur líka gefið mikil tækifæri í landbúnaði til þess að vaxa það eru margir sem ekki hafa trú á því að aukin skógrækt á íslandi geti orðið að alvöru atvinnugrein þess sé langt að bíða á þessum norðlægu slóðum að það geti gefið af sér þau verðmæti að það standi undir sjálfbærni greinarinnar en við höfum séð það á undanförnum árum og með þeirri eftirspurn sem hefur í vaxandi mæli aukist hér innan lands er þetta raunhæft verkefni að þessari umræðu lokinni